Jsem také velmi ráda, že máme shodu na tom, že tato spolupráce musí být co nejužší. EP bere na vědomí rozhodnutí Spojeného království uzavřít s EU dohodu o volném obchodu a my si samozřejmě dáváme podmínky, aby tyto překážky byly co nejmenší, a budeme požadovat, aby přístup potravinových a zemědělských produktů na vnitřní trh byl podmíněn dodržováním všech vnitřních norem požadavků na kvalitu, bezpečnost, označování,